Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Mazedonien wartet seit 2005 auf den Beginn von Verhandlungen mit der Europäischen Union. Inzwischen steht Kroatien vor dem Beitritt, Montenegro verhandelt, und Mazedonien wird immer wieder gehindert auf seinem Weg zur Europäischen Union. Und es ist nicht so, wie ich gerade gehört habe, dass es nicht fertig wäre, dass es nicht bereit wäre, dass es nicht die Bedingungen erfüllt.

Wenn sich in den letzten Jahren in Mazedonien leider nationalistische Tendenzen bemerkbar machten, dann ist das auch nicht auszuschließen und es ist auch nicht auszuschließen, dass also deswegen auch interethnische Spannungen wieder aufflammen könnten. Das passiert aber nur, weil die Probleme aus dem Nachbarland immer wieder überschwappen. Das liegt an dem seit 20 Jahren immer zu hörende Nein in allen Fragen, vor allen Dingen wegen des Namens. Das kann doch einfach keine Sache sein, die wir dulden können. Es ist auch nicht eine Frage der UNO, ob der Name jetzt genannt wird oder nicht. Es ist eine Frage des Nachbarlandes, das in der UNO veranlasst hat, dass dieser Name nicht gebraucht wird. Das muss man einfach einmal sagen.

All das sind Hinderungen, die wir eigentlich nicht akzeptieren sollten, aber wir können nichts daran ändern. Es kann nur einer etwas daran ändern das Nachbarland. Ich appelliere natürlich auch an die mazedonische Regierung, allen nationalistischen Tendenzen zu entsagen und keinen Anlass zu Reaktionen aus den beiden Nachbarländern zu geben. Aber alle drei müssen abrüsten! Man kann nicht immer nur auf die Geschichte zurückblicken, man muss in die Zukunft gehen. Deswegen hoffe ich sehr, dass die griechische Regierung die Möglichkeiten findet, den Namen jetzt endlich zu akzeptieren oder einen akzeptablen Namen zu finden. Ein kleines friedliches Nachbarland kann weder Bulgarien noch Griechenland zum Schaden gereichen. Es kann uns allen